Señor Presidente, como todos ustedes saben, Internet y las nuevas tecnologías suponen una revolución sin precedentes que hace necesario modernizar los mecanismos que regulan nuestra economía en materia de comercio electrónico para poder afrontar los retos que tenemos ante nosotros. Los nuevos sistemas de comercio a través de Internet y las nuevas tecnologías y oportunidades que ahora tenemos en nuestras manos no existían hace apenas unos años. Sin embargo, ahora son un hecho, y pronto serán una herramienta imprescindible. Como legisladores debemos tener la grandeza y la altura de miras suficiente para crear herramientas al servicio de los ciudadanos que solucionen los problemas de hoy, pero que prevean y puedan adaptarse a los de mañana. Es un compromiso que debemos adquirir y una responsabilidad que estamos obligados a asumir. Debemos preparar el terreno para lo que está por venir, para los que están por venir, y esto hace necesario superar las barreras que ahora obstaculizan este propósito. El comercio electrónico es una herramienta a nuestra disposición con un enorme potencial para relanzar y mejorar la competitividad de nuestra economía y también para fortalecer el mercado interior. Es una herramienta que puede crear un gran valor y ofrecer grandes oportunidades para los ciudadanos y las empresas europeas en estos tiempos de crisis. Es vital que los líderes de la Unión Europea implementen las medidas necesarias para superar las barreras existentes en el comercio electrónico transfronterizo en Europa y que generemos confianza en este medio, lo simplifiquemos y dotemos de transparencia a las normas que lo regulan. Solo así ciudadanos y empresas podrán, sin duda, beneficiarse de su enorme potencial. Solo así podremos ser competitivos en un mercado global que no espera a nadie. O tomamos las medidas necesarias con energía, con decisión y liderazgo, o nos quedaremos atrás con respecto a nuestros competidores. El informe que hoy presento propone medidas para superar las barreras en el comercio transfronterizo. Tenemos la oportunidad no solo de preparar el mercado interior para el comercio electrónico, sino de ayudar a complementar el mercado interior a través del comercio electrónico. Las medidas que en él propongo están dirigidas a mejorar la calidad de acceso a Internet en Europa, a reforzar la confianza de los consumidores mediante la creación de un sello de calidad europeo, a reforzar la vigilancia y supervisión de la red y a realizar campañas informativas para que los usuarios conozcan sus derechos y sepan cómo y dónde reclamar si tienen problemas también a proteger la propiedad privada y los datos personales de los usuarios, a fomentar el desarrollo de iniciativas que incentiven a los empresarios a vender sus productos en línea, mejorando los sistemas de pago o simplificando las normas relativas al pago de impuestos, entre otras medidas. Por último, he creído necesario subrayar en este plan la necesidad de mejorar la protección de los menores en el uso de la red. Creo que todas estas medidas resultan imprescindibles para potenciar el comercio en línea y para adaptar las normas que ahora lo regulan en un futuro que ya vivimos. Tenemos la obligación de ofrecer al mercado mecanismos que mejoren la competitividad de nuestros empresarios y potencien nuestras economías. Y este plan es, sin duda, una base sobre la que seguir construyendo sin trabas ni impedimentos.